Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir verneigen uns heute zunächst vor dem Mut der Betroffenen, weil es nicht einfach ist diese Vorgänge anzusprechen, aufzustehen und darüber zu reden. Aber diese mutigen Menschen schaffen den Raum für eine zwingend notwendige Debatte. Es geht um mehr als individuelles Fehlverhalten. Es geht um eine Dimension, die uns leicht auffällt, die wir leicht erschließen können, wenn wir ganz einfach uns die Äußerungen des gegenwärtigen US Präsidenten anschauen, wie man mit Frauen umgehen darf.

Es ist dieses Klima der Zulässigkeit, diese Kultur der Zulässigkeit von Übergriffen. Es hat immer etwas zu tun mit dümmlichem Dominanzverhalten, mit Gewalt, mit dem Versuch des Missbrauchs, aber mit Unterdrückung. Es ist immer etwas Herrschaftliches darin. Die Ursachen dieses Verhaltens müssen wir aufdecken.

Eine Bitte zum Schluss, Frau Präsidentin, das ist mir ein sehr persönliches Anliegen. Lassen Sie uns nicht vergessen heute an diesem Tag was an den Außengrenzen Europas, in den Flüchtlingslagern und in den Auffanglagern passiert, wie Mädchen, junge Frauen, wie Kinder missbraucht werden, und welchen Skandal wir offenen Auges zulassen! Würde und Respekt muss auch in unsere Entwicklungspolitik und in unsere Flüchtlingspolitik einkehren. Das gehört zu der Debatte heute dazu.